Technologická vyspelosť čínskej produkcie výrazne napreduje a v mnohých segmentoch sa už dnes vyrovná svetovej špičke. Jednou z oblastí, v ktorej čínska produkcia zjavne naháňa strach konkurenčným výrobcom v USA aj v Európe, je aj výroba solárnych panelov, ktoré dokážu čínski výrobcovia predávať za podstatne lepšie ceny ako naše firmy. Namiesto toho, aby sme využili lepšiu cenovú dostupnosť čínskych solárnych panelov na masívnejšie rozšírenie tohto fotovolkanického zdroja zelenej energie v Európe, necháme sa lobistami od spoločnosti Solarvol AG navádzať na vytváranie colných bariér, ktorých dôsledkom bude len to, že táto technológia sa pre nás stane opäť cenovo nedostupnou. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v tomto prípade sa, myslím, musíme rozhodnúť, či chceme plniť naše ekologické ciele deklarované v stratégii 2020 a usilovať sa o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie rozšírenie obnoviteľných zdrojov energií, alebo chceme chrániť zisky a ekonomické záujmy tých spoločností,